Umowa ta bowiem ma szansę na to, by Unia pomagała Irakowi w praktyce, a nie tylko w deklaracjach, by Irak w nadchodzących latach mógł się dalej stabilizować, by w tym kraju następował rozwój i postępowała demokratyzacja.

Ta umowa przewiduje cały szereg różnych działań. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że umowa nie obejmuje bardzo ważnej sfery. Tą ważną sferą jest edukacja i inwestycje w ludzi młodych.